Elnök Úr, szeretettel és tényleg nem provokációképpen kérdezem képviselőtársaimtól, és nagyon konkrétan remélem, hogy ott van a fülén nem látok el odáig a tolmácskészülék a biztos asszonynak.

Most ítélték őt három év szabadságvesztésre rendkívül gyanús körülmények között szakszervezeti tevékenységével összefüggésben.

Vajon Kambodzsa szakszervezeti ügyeivel kell e foglalkoznunk, amikor ma Magyarországon, egy EU tagállamban ilyesmi előfordulhat?